Domnule președinte, încrederea în justiția europeană este esențială pentru buna funcționare a Uniunii Europene.

Pentru o justiție dreaptă și eficientă, nu costurile sunt o problemă, ci modul de funcționare. Reforma propusă asigură o mai mare eficiență și îmbunătățește funcționarea sistemului legal european. Uneori, schimbările generează temeri, dar trebuie menționat că acest regulament este rezultatul dialogului instituțional și poate crește eficiența justiției europene. Cu siguranță, nu doar Regulamentul de procedură al Tribunalului trebuie modificat, ci și organizarea sa interioară. Sunt de acord, astfel, cu propunerea raportoarei și a Comisiei de a repartiza un număr mai mare de cauze, atunci când importanța lor o justifică, astfel încât să se asigure coerența și calitatea jurisprudenței. Sinergiile tematice pot fi o soluție în acest sens și cred că trebuie reflectat și asupra posibilității de a adopta normele și practicile de repartizare a cauzelor.